Nagyon köszönöm a kérdéseket, és a kérdések is mutatják, hogy ez egy nagyon fontos témakör az Európai Unióban, és én azt gondolom, hogy méltánytalanul keveset foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. A magyar elnökség pontosan azzal, hogy következtetéseket terjeszt elő és ráirányítja a figyelmet például a szélsőséges időjárás okozta vízproblémákra, elő akarja készíteni a talajt, hogy ebben a 2012 es water blueprint ben az Európai Bizottság minél jobb javaslatokat tehessen majd le az akkori elnökség és a Tanácsnak az a asztalára.

Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az ottani emberek számára, ugyanilyen fontos Dél Olaszországban vagy Barcelonában talán mindannyian emlékszünk rá, hogy tankhajóban kellett az édesvizet vinni Barcelonába, mert annyira nem volt ivóvíz tehát ezek mind azt bizonyítják, hogy életfontosságú, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. Ezzel, hogy mi tanácsi következtetéseket fogalmazunk meg, inspiráljuk a Bizottságot, és abban bízom, hogy amikor majd elindul például a többéves pénzügyi keretterv vitája, akkor azokat majd úgy kell megfogalmaznunk, hogy az Európai Unió közös problémáit, azt legjobban ezekre tudjuk irányítani majd a forrásokat. Ticau asszonynak, illetve Rubiks úrnak, mind a ketten a Duna stratégiával kapcsolatosan tettek fel kérdést.

13 akcióterv van, és amilyen kérdéseket önök itt feltettek mind az ivóvízbázis vonatkozásában, mind szennyvíztisztítás kapcsán, mindenféle vízügyi áradások, szárazságok témájában vannak úgynevezett akciótervek, és ezeket két két ország vezeti. Én ezt nagyon jó formának tartom arra, hogy a regionális együttműködések is erősödjenek a Duna stratégia mentén, ráadásul nyolc uniós tagállam, hat unión kívüli tagállam vesz ebben részt, és nagyon inspirálóan hat, hogy van egy ilyen átfogó stratégiánk, hogy mindezekben a kérdésekben konkrétan lépjünk. Ugye, nincsenek új források e célra, de meggyőződésem, hogy ebben a keretben a meglévő projekteket át lehet szervezni, és a határ menti együttműködések erősítésével a végeredmény sokkal hatékonyabb lesz, mint hogyha minden ország egyedül próbálkozik.

A munka jól halad, munkacsoporti szinten is, és a magyar elnökség vége felé az Általános Ügyek Tanácsában el tudjuk fogadni a stratégiát, ezt támogatásáról fogja tudni biztosítani az Európai Tanács, és rajtunk múlik utána, hogy ennek a legteljesebb körű legyen a végrehajtása szennyvíztisztításon át az ivóvíz bázisunk megőrzéséig.